Drodzy Koledzy!

problemu pokoju na Bliskim Wschodzie. Ten problem próbowali rozwiązać wielcy politycy, wielcy dyplomaci na razie bezskutecznie. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście sukces rozmów pokojowych. Zdaję sobie sprawę, i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te rozmowy są trudne ze względu na warunki zewnętrzne i ze względu na sytuację wewnętrzną w Palestynie i może jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację wewnętrzną w Izraelu.